Gospa predsedujoča, imamo zmedo, krizo, škodo, časovno stisko in nepredvidljivost.

Strinjam se s kolegom Kamalom, da britanski državljani niso bili seznanjeni s posledicami izstopa. Bili so populistično zavedeni s pravljico o neodvisni in bogati prihodnosti.

Če poenostavimo, sta ostali dve opciji nedogovor ali ostati v Evropski zvezi. Če se ni sposobna odločiti elita, naj odločijo ljudje. Čim dlje bo trajala nejasnost, tem več podjetij bo zapustilo Veliko Britanijo in tem več njenih državljanov bo iskalo državljanstva po Evropi.